L'esprit du texte d'origine a été complètement perverti en commission par une alliance d'ultralibéraux composés du PPE, de l'ALDE et de l'ECR, puisque certains de nos collègues ont choisi de sacrifier la nécessité politique à des intérêts boutiquiers. Là où nous devions exiger des garanties solides face aux États Unis avant de songer à négocier, nous voulons maintenant négocier avant d'obtenir des garanties solides sur le secteur automobile, sur l'exclusion de l'agriculture avant les négociations et enfin sur une étude d'impact concernant le secteur de la pêche. Qui peut croire qu'un accord que nous mettrons 10 ans, 15 ans, 20 ans à négocier ne sera pas signé, si une seule de ces conditions n'était pas remplie à la fin des négociations?

Nous devons impérativement poser nos conditions aux États Unis avant de nous mettre à la table des négociations, et surtout pas l'inverse!